virðulegi forseti skýrsla rannsóknarnefndar alþingis hefur nú verið lögð fram á alþingi íslendinga og skýrslan leggur okkur þingmönnum ríkar skyldur á herðar það varðar miklu að íslenskir stjórnmálamenn rísi undir þeirri ábyrgð sem þjóðin gerir kröfu um að umræður um niðurstöður skýrslunnar fari ekki farm í hinum hefðbundnu skotgröfum stjórnmálanna heldur að þingmenn séu reiðubúnir til þess að vinna saman með málefnalegum hætti að því mikilvæga verkefni sem fram undan er að draga sameiginlegan lærdóm af efni skýrslunnar eftir því sem kostur nýta niðurstöðurnar á uppbyggilegan hátt með það að markmiði að endurreisa það samfélag sem við búum í og til þess að tryggja að slíkir atburðir endurtaki sig ekki ég lýsi mig reiðubúinn fyrir hönd sjálfstæðisflokksins til þess að eiga slíkt samstarf við aðra flokka hér á þinginu vinna að þeirri endurreisn sem nauðsynleg er og til þess að ráðast í þær úrbætur sem nauðsynlegar eru mín von er sú að fulltrúar annarra stjórnmálaflokka hér á alþingi ber einnig reiðubúnir til þessa verks og til þess að axla þessa ábyrgð ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka rannsóknarnefnd alþingis fyrir sína miklu vinnu rannsókn af þessu tagi og umfangi er fordæmislaus í þingsögunni og ég hygg að jafnvel þótt við leituðum víðar en í þingsögu okkar íslendinga séum við hér með á margan hátt fordæmislausa vinnu í höndunum í greinargerð með frumvarpi til laganna var vikið að því að þrátt fyrir að ljóst væri að afleiðingar hrunsins væru mjög alvarlegar bæði fyrir almenning og fyrirtæki ættu þær eftir að koma nánar í ljós á næstu missirum í millitíðinni hefur auðvitað ýmislegt skýrst

að í engu var dregin upp of dökk mynd af áhrifum hrunsins þegar rannsóknin var ákveðin um það bera viðfangsefni þingsins undanfarið rúmt ár gott vitni þau fjölmörgu erfiðu úrlausnarefni sem hér hafa ratað til okkar og verið til umfjöllunar í greinargerð með frumvarpi til laganna var einnig nefnt hve mikilvægt það væri að greina að hve miklu leyti vandinn sem hér hefði skapast væri heimatilbúinn þessa var sérstaklega getið í greinargerð með frumvarpinu á þessum tímapunkti er að sjálfsögðu ómögulegt að úttala sig um efni skýrslunnar til þess er umfangið of mikið en öllum má vera ljóst eftir kynningu nefndarinnar á meginniðurstöðum skýrslunnar að orsakanna fyrir hruni bankanna er fyrst og fremst að leita á íslandi skýringarnar liggja í allt of örum vexti bankanna sem byggði meðal annars á gegndarlausri áhættusækni stjórnenda þeirra og að öðru leyti að því er virðist að stórum hluta til einfaldlega á sandi þessi öri vöxtur leiddi til þess að stærð bankanna var óviðráðanleg fyrir stjórnkerfið þegar hinar erfiðu aðstæður sköpuðust á haustmánuðum árið tvö þúsund og átta af þessu virðist mega slá því föstu að framtíð bankanna hafi fyrir löngu síðan verið skrifuð í skýin jafnvel þó að hin alþjóðlega fjármálakrísa hefði ekki komið til hafi verið ljóst að bankarnir mundu rata í ógöngur af kynningu á efni skýrslunnar má jafnvel ráða að þetta hafi ekki eingöngu verið ljóst snemma á árinu tvö þúsund og átta heldur jafnvel löngu fyrr mér líkt og öllum þeim landsmönnum sem hlýddu á niðurstöður rannsóknarnefndarinnar á blaðamannafundi hennar í morgun misbauð sú lýsing sem þar var borin á borð varðandi framferði og framgöngu eigenda og stjórnenda stóru viðskiptabankanna það verður ekki fram hjá því litið að í skýrslunni koma fram sterkar vísbendingar um að eigendur þeirra hafi misnotað aðstöðu sína gróflega í eigin þágu og að sú framganga hafi fyrst og fremst leitt til þess að íslenska bankakerfið á endanum hrundi til grunna með öllum þeim alvarlegu afleiðingum fyrir íslenska efnahagslífið sem við höfum fengið að kynnast síðan ég hef áður sagt að frelsi og ábyrgð eru tvær hliðar á sama peningnum og hvorugt getur staðist án hins svo virðist sem stjórnendur bankanna hafi umgengist það frelsi sem þeim var treyst fyrir án ábyrgðar og í raun á ábyrgð annarra á ábyrgð íslensks almennings slíka framgöngu þarf að uppræta og hún verður að heyra sögunni til íslenska þjóðin gerir kröfu um að þeir aðilar sem í aðdraganda bankahrunsins fóru á svig við lög og reglur verði látnir sæta ábyrgð fyrir dómstólum og ég verð að segja að það eru mér ákveðin vonbrigði að framgangan í réttarvörslukerfinu sé ekki hraðari en raun ber vitni við hér á þinginu höfum gert það sem í okkar valdi stendur til þess bæði að koma á fót sérstökum rannsóknarembættum og að tryggja þeim fjármuni en vonbrigði mín byggja á því að við erum ekki enn farin að sjá ákærur og lok einstakra rannsóknarmála þrátt fyrir að rúmlega eitt og hálft ár sé nú liðið frá hruni bankakerfisins ég veit að við þurfum að hafa raunhæfar væntingar í þessu efni en mér finnst þessi krafa ekki ósanngjörn virðulegi forseti niðurstöður rannsóknarnefndarinnar benda því miður til þess að stjórnkerfi landsins hafi verið vanbúið til þess að veita bönkunum nauðsynlegt taumhald og eftirlit það leikur enginn vafi á því að hér á þinginu verða skiptar skoðanir á einstökum niðurstöðum nefndarinnar varðandi framgöngu stjórnmála og embættismanna verk þeirra og gjörðir öllum má þó ljóst vera að nauðsynlegt er að endurskoða ýmis vinnubrögð í stjórnkerfinu skýra ábyrgðarsvið og auka reglufestu alþingi íslendinga bíður því gríðarlega mikið og ábyrgðarfullt verkefni sem felst í því að styrkja lagaumgjörð fjármálakerfisins og innviði stjórnsýslunnar og eftirlitsstofnana virðulegi forseti það bíður okkar næstu vikur og mánuði að far nánar yfir niðurstöður rannsóknarnefndarinnar og gera tillögur um nauðsynleg viðbrögð í því tilliti skiptir miklu að góð sátt hefur tekist um að fela sérstakri þingnefnd það verkefni en i henni eiga sæti fulltrúar allra þingflokka í þeirri vinnu verður ekki undan því vikist að ræða um stöðu og hlutverk alþingis það er hlutverk alþingis að veita framkvæmdarvaldinu aðhald það er jafnframt hlutverk alþingis að setja lög og reglur alþingi er löggjafarvaldið þegar við sjáum það gerast eins og kynnt var á fundi rannsóknarnefndarinnar í morgun að einstök fyrirtækjasamsteypa er með áhættu sem nemur um það bil hálfu eigin fé alls bankakerfisins hefur eitthvað farið úrskeiðis það kann að vera að eftirlitinu hafi verið ábótavant en það kann líka að vera að lögunum hafi verið ábótavant en það er alþingi sem ber ábyrgð á hvorutveggja á því að setja lögin og að veita framkvæmdarvaldinu nægjanlegt aðhald og hafa með því fullnægjandi eftirlit hafi framkvæmdarvaldið brugðist og lagareglum verið ábótavant hlýtur það að verða okkur sem hér sitjum ríkt tilefni til að styrkja þingið í eftirlitshlutverki sínu og leggja grunn að vandaðri löggjafarstarfsemi til framtíðar virðulegi forseti ég fagna því að skýrsla rannsóknarnefndar er komin fram ég tek undir með forsætisráðherra um að skýrslan er til vitnis um að við látum ekki reka á reiðanum á íslandi við tökum á málunum setjum þau í traustan farveg við ætlum okkur hér á þinginu að draga lærdóm af því sem gerst hefur og byggja hér upp á nýjum forsendum betra samfélag hefja sókn til vaxandi lífskjara fyrir íslenska almenning ég óska eftir góðu samstarfi allra flokka þannig að umfjöllun um skýrsluna veðri með þeim hætti sem íslenska þjóðin gerir kröfu til að við drögum lærdóm af reynslunni til þess að fyrirbyggja að sagan endurtaki sig